Herr Präsident! In keinem anderen Politikfeld hat das Europäische Parlament derart wenig Mitspracherechte wie im Außen und ganz besonders im Militärbereich. Über EU Militäreinsätze entscheiden allein die im Europäischen Rat versammelten Staats und Regierungschefs. Das Europäische Parlament hat also in der zentralen Frage von Krieg und Frieden keinerlei Mitsprache oder gar Kontrollrechte. Es ist nicht einmal verbindlich geregelt, dass es vor Beginn eines EU Auslandseinsatzes informiert werden muss. Angesichts der Einrichtung des Europäischen Auswärtigen Dienstes, der praktisch das Exekutivorgan der GASP geworden ist, und des im Lissabon Vertrag verankerten Anschubfonds für Militäroperationen muss es mehr und tatsächliche Kontrollbefugnisse für die nationalen Parlamente und das Europäische Parlament geben. In der vorliegenden Entschließung wird zwar erwähnt, dass die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Parlamenten und dem Europäischen Parlament verbessert werden soll, aber es mangelt sehr an konkreten Vorschlägen, wie dies geschehen soll. Die von uns vorgeschlagene Interparlamentarische Versammlung, zusammengesetzt aus Vertretern der nationalen und der europäischen Ebene, könnte die Chance eröffnen, eklatante Demokratiedefizite zu beheben oder wenigstens abzumildern. Diese Parlamentarische Versammlung muss sich aus allen in den Parlamenten vertretenen Parteien zusammensetzen, um wirklich eine demokratische Kontrolle der Europäischen Außen und Sicherheitspolitik zu gewährleisten. Es wäre schön, wenn unsere Änderungsanträge, mit denen wir das eingebracht haben, morgen Zustimmung finden würden.